Yo quiero la Europa de la seguridad y de la defensa, porque es una necesidad.

Pero tenemos que avanzar clarísimamente, porque, además de las necesidades que se han puesto de manifiesto, y que los ponentes han explicado brillantemente, creo que hay una convergencia —yo diría que no es normal— entre todos los Estados miembros.

La opinión pública no es consciente de los problemas. Y la política y el liderazgo nos reclaman que expliquemos a la opinión pública por qué es necesaria la Europa de la defensa y de la seguridad. Y, en segundo lugar, tenemos un problema con la financiación. Y yo creo que el informe hace muy bien en insistir en que hace falta una fuente de financiación propia de la Unión Europea. No podemos pedirles a los países de la austeridad que incluyan más gasto en la defensa. No podemos pedirles eso.